En este sentido, es encomiable la labor llevada a cabo por nuestra compañera diputada.

Tal es el caso de las ayudas a las energías renovables o a los combustibles fósiles, sometidos a vaivenes que son obstáculos a las inversiones y crean confusión entre las empresas. De otro lado, es urgente llevar al ánimo de los ciudadanos la necesidad de ahorrar energía, y en tal sentido son inaceptables las muestras de despilfarro que vemos en el alumbrado de muchas ciudades, en la iluminación de espectáculos deportivos o musicales a altas horas de la noche de forma injustificada, en la moda de tomar copas en la calle en el invierno europeo o en la multiplicación de mensajes superfluos a través de las redes. Si no controlamos lo de hoy, difícilmente nos vamos a hacer creíbles para el mañana.